Señora Presidenta, las víctimas nunca están de enhorabuena pero algunos días, al menos, reciben noticias que las reconfortan. Hoy es uno de ellos porque aprobamos definitivamente la primera parte de la orden europea de protección, la que se refiere a las cuestiones vinculadas con los asuntos penales. La declaración expresa del Consejo por la que declara prioritarios la negociación, el acuerdo y la aprobación de la propuesta de Directiva que va a extender la aplicación de la orden a los ámbitos civiles, presentada por la Comisión el pasado 18 de mayo, completa el instrumento jurídico que hoy aprobamos. Primero, porque supera el principal obstáculo con que se ha tropezado esta iniciativa durante su tramitación, pero sobre todo porque el riesgo que corren las víctimas en toda Europa y las medidas que se arbitran para protegerlas se adaptan al espacio sin fronteras en el que nos movemos, que es lo que importa. Los victimarios, quienes amenazan y agreden, no entienden de sutilezas jurídicas y nuestro trabajo es evitarlas para conseguir que Europa sea para todas y todos un espacio de libertad, seguridad y democracia. Ese es el mensaje que hoy lanzamos a la ciudadanía europea. Esta orden habla de seguridad, de individuos, de personas. Ha sido escrupulosa al extremo con el ordenamiento jurídico, tanto que solventar los problemas legales y no rebajar los estándares de libertad ha sido el principal obstáculo para poder poner en marcha esta orden. Por último, felicito a las ponentes por su tesón y por su empeño y me alegro de que este instrumento, ideado en principio para algunos tipos de violencia particularmente graves, como la violencia contra las mujeres, vaya a dar cobertura a los problemas de protección que padecen todo tipo de víctimas, especialmente también las amenazadas por el terrorismo y la delincuencia organizada. Espero, finalmente, que ningún Estado agote el tiempo de que disponemos para la entrada en vigor de esta norma.